Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, après vingt ans de négociations internationales, en 2010, l'Union européenne et la communauté internationale ont franchi un nouveau pas vers la préservation de la biodiversité en adoptant une nouvelle stratégie dynamique et le protocole de Nagoya sur l'accès aux

2014. Ce projet de règlement s'inscrit dans une dynamique d'action et de respect de nos engagements internationaux dans le domaine de la biodiversité. La biodiversité, c'est notre assurance vie, notre capital naturel. Or, la crise, la perte de la bioversité du vivant continuent de s'aggraver à un rythme qui s'accélére.

Nous connaissons une crise du vivant sans précédent dans l'histoire de l'humanité dont les conséquences pour nos sociétés ont et auront un coût social, économique et environnemental qui, chaque jour, rend l'addition de plus en plus salée. Ce rapport revêt une importance politique primordiale dans nos relations avec nos partenaires internationaux.

Il renforce le respect mutuel et l'équité auxquels nos concitoyens aspirent, dans le contexte de la crise économique, morale et politique qui frappe l'Europe et la communauté internationale. L'adoption de ce règlement revêt aussi une importance politique européenne. Dans les négociations internationales sur la biodiversité, l'Europe s'est imposée comme un acteur majeur. Elle a permis des avancées importances et nécessaires, dont l'adoption du protocole de Nagoya. C'est du résultat du vote de demain que dépendra la présence de l'Union européenne à la table des prochaines négociations internationales. C'est du vote de demain que dépendent le rôle et la place de l'Europe sur la scène internationale en matière d'environnement. C'est du vote de demain que dépend aussi l'avenir de notre modèle économique européen, un modèle plus équitable, plus durable, qui contribue à la préservation de la biodiversité.

N'oublions pas cependant que de nombreux secteurs de l'économie et de la recherche, de nombreuses populations qui dépendent directement de la biodiversité sont concernés. Notre position doit permettre de fixer des règles claires et justes pour tous les utilisateurs européens afin d'encourager la recherche, de stimuler nos entreprises et de promouvoir l'innovation, dans le respect de la nature et des droits de l'homme. C'est de la ratification du protocole dépend la confiance avec nos partenaires internationaux. Nous pouvons perdre toute la crédibilité que nous avons mis des années à construire, grâce à nos positions progressistes et nos alliances, et pas uniquement lors des négociations sur la biodiversité mais aussi, par ricochet, dans d'autres rencontres internationales. Peut on imaginer un instant l'Union européenne absente des négociaitons sur le climat et le protocole de Kyoto?

Il en est de même pour la biodiversité et le procotole de Nagoya. La Commission et le Conseil nous invitent à faire avancer le processus au plus vite afin de respecter notre calendrier international. Toutefois, ratifier le protocole de Nagoya ne suffira pas si nous ne sommes pas capables de nous doter d'un règlement européen qui respecte les objectifs de ce protocole. C'est ce à quoi nous avons travaillé tous ensemble au sein de la commission de l'environnement.

En effet, nous avons travaillé ensemble sur ce rapport en vue d'une position solide, sérieuse et équilibrée qui améliore la proposition de la Commission et qui renforce la position du Parlement européen.

Enfin, nous demandons que l'Union européenne se dote d'une législation forte et contribue à mettre fin au pillage des ressources naturelles, qu'on appelle la biopiraterie. Chacun d'entre nous je l'espère a bien pris la mesure de ses responsabilités.